Mais mon groupe a retiré sa signature du compromis et s'apprête à rendre une résolution seul. Je pense que vous avez trop voulu charger la barque, mes chers collègues, et je ne veux pas, à travers ce cas qui, j'estime, doit être éclairé, descendre en flèche tout le régime vénézuélien, ce qui est votre propos.

Elle a été arrêtée à la suite de cette libération et placée en détention.

Comme vous, je demande un procès juste et rapide avec toutes les garanties de la défense, la poursuite de la lutte contre la corruption qui existe au sein de l'appareil judiciaire, et la séparation stricte du politique et du judiciaire. Je vous accorde cela, mais je ne vous accorde pas le reste.